Es kommt in diesem Haus manchmal vor und jetzt, denke ich, ist so ein Zeitpunkt wo wir Diskussionen führen wenn man denen zuhört, wenn man von der Thematik etwas versteht, weiß man, um was es geht, wenn man ein normaler Bürger eine normale Bürgerin ist, denkt man sich manchmal Über was diskutieren die genau, was ist der Begriff digitale Wirtschaft, was passiert da?

Ich habe vor Kurzem eine Studie einer der großen Firmen in diesem Bereich gelesen, und die sprechen davon, dass es in Zukunft Zahnbürsten geben soll, die beim Zähneputzen melden, wenn etwas kaputt ist, und gleich den Termin beim Zahnarzt vereinbaren, dass es Kühlschränke geben soll, die sich selbst wieder nachfüllen und mitdenken, was der Besitzer halt möchte, dass es Espressomaschinen geben soll, die mit dem Kalender ihre Funktion abgleichen und dann einen starken Espresso machen, wenn ein Haufen Termine ansteht.

Wenn wir so eine Situation haben, glaube ich, gibt es ein Kernelement dieser digitalen Wirtschaft, und das ist Datenschutz. Wie früher, als unsere Vorgänger für das Briefgeheimnis gekämpft haben, ist es jetzt an der Zeit, dafür zu sorgen, ganzen sensiblen Daten, um die es hier geht, dass diese sorgfältig aufbewahrt werden, dass diese nicht missbräuchlich verwendet werden können.

Es kann nicht sein, dass hier etwas anderes vorgeht.